Und Ursula von der Leyen hat es sehr klar ausgedrückt Wenn man so viel Geld mobilisiert, so viel Investitionsbedarf hat, so viel neues Geld aufnimmt, dann muss das Paket ein Ziel haben der jungen Generation, den Kindern und ihren Enkeln eine bessere, eine grünere, eine digitalere, eine demokratischere, eine sozialere Europäische Union und hoffentlich auch Welt zu hinterlassen.

Und das ist nicht eine Geldausgabe, es ist eine Investition, und die Investition soll weitere Investitionen schaffen. Das ist unser Ziel. Das ist der Stufenplan und das müssen wir als Ganzes sehen.